Zadajmy sobie pytanie, dlaczego poświęcamy tyle uwagi małemu krajowi, który leży w okolicach Morza Czarnego, ale nie ma do niego dostępu.